Eigentlich hat dieser Bericht sein Thema verfehlt, denn wenn ich diesen Bericht lese, ist das ein Migrationsbericht, dann ist das ein Integrationsbericht.

Die Bürger der EU kämpfen heute darum, ihre Identität zu bewahren sas auch ein Grundrecht ist ihre Kultur und ihre Sprache zu bewahren. Sie kämpfen darum, dass sie das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Informationsfreiheit haben.

Ich kann Sie nur dazu auffordern Beschäftigen Sie sich mehr mit der Realität, denn unsere Aufgabe ist es, die Völker Europas zu bewahren und zu erhalten und nicht in erster Linie, Fremde nach Europa herzuholen, die hier nicht hergehören.